În concluziile ultimului Consiliu European se spune că relația transatlantică se bazează pe valori comune.

O parte din cetățenii europeni au încă nevoie de viză pentru a călători în Statele Unite. În plus, la intrarea în Statele Unite fiecărui cetățean european i se iau amprente, indiferent dacă are sau nu viză. Cetățenii europeni trebuie să anunțe electronic intenția de călătorie și cel mai recent, să plătească 14 dolari la intrarea în Statele Unite.

Cred că este necesar ca la viitorul summit din noiembrie Uniunea Europeană să ceară eliminarea vizelor pentru toți cetățenii europeni și un tratament identic pe cele două maluri ale Atlanticului.